Dank möchte ich auch insbesondere Marita Ulvskog aussprechen für ihre geleistete Arbeit bei diesem wichtigen Bericht. Die Gewinner dieser Woche sind eindeutig die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer. Krebs das kann man gar nicht oft genug wiederholen ist die häufigste Todesursache bei arbeitsbedingten Todesfällen in Europa. Jeder Tote ist ein Toter zu viel. Diese Todesfälle können und müssen wir vermeiden. Mit der geleisteten Arbeit ist hier jetzt einiges auf den Weg gebracht. Für 50 krebserregende Stoffe sollen verbindliche Arbeitsplatzgrenzwerte umgesetzt werden, anstelle der momentanen fünf. Und ich bin natürlich auch froh, dass wir den Rechtsrahmen der Richtlinie um fruchtbarkeitsschädigende Substanzen erweitern können. Zwei bis drei Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind den reprotoxischen Stoffen ausgesetzt, und der rechtliche Schutz war natürlich bisher mehr schlecht als recht. Das wird sich in Zukunft ändern.